Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che è successo la settimana scorsa mi ha particolarmente colpito, perché due persone che hanno dimostrato la loro onestà intellettuale, denunciando quelle che sono delle pratiche scandalose come quelle di che comunque conoscevamo tutti da tempo, siano stati condannate, rispettivamente